Nous devons absolument tirer les leçons des catastrophes successives qui affectent cette énergie nucléaire.

La première est que nous devons garantir aux citoyens les niveaux de sûreté, de sécurité maximums. L'Union européenne doit avoir les meilleurs standards du monde et influencer les instances internationales pour que, dans le cadre de la gouvernance mondiale qui s'amorce, la planète et ses habitants aient l'assurance d'avoir les meilleures normes de sûreté en fonction des évolutions du génie scientifique de l'homme. Il faut également faire cesser toute commercialisation des centrales nucléaires low cost La seconde est que la sphère publique, notamment l'Union européenne et ses États membres, ainsi que les opérateurs du secteur nucléaire, doivent avoir une éthique de comportement visant à une transparence totale sur les activités nucléaires. Les citoyens ont un degré d'acceptation du risque scientifique mais sous réserve de pouvoir le mesurer. Seule une éthique de la transparence lourdement sanctionnée en cas de manquement est la réponse à cette préoccupation.

Enfin, nous devons veiller à la formation des ingénieurs en nucléaire et accélérer les programmes de recherche scientifique, et je me réjouis de la prolongation du septième PCRD d'Euratom pour les années 2012 et